Madame la Présidente, ce dont nous parlons, c'est d'une véritable catastrophe écologique car près de la moitié des 10 milliards de tonnes de plastique produites ont fini dans la nature et au fond des océans.

C'est dire l'ampleur du défi qui est devant nous. Nous devrions avoir honte d'avoir fait de nos océans des poubelles. Si nous ne faisons rien, il ne faudra plus demain parler de septième continent plastique, mais d'une planète plastique. C'est pourquoi il faut des mesures ambitieuses, des mesures radicales. Je veux terminer par un mot concernant les mégots de cigarettes. Les gens ignorent que lorsqu'ils fument une cigarette, ils fument le plastique.